Îi mulțumesc mult domnului comisar pentru răspunsul oferit. Într un top mondial al vulnerabilității la creșterea prețului alimentelor, dintre cele 40 de state care ocupă primele locuri ale topului, 4 sunt state membre ale Uniunii Europene. Nu mă îndoiesc de cele mai bune intenții ale domnului comisar în privința bugetului, dar în ce măsură bugetul viitor va putea răspunde și necesităților alimentare și noilor ambiții legate de mediu?